Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Tudi jaz sem bil na obeh hearingih, tako gospoda Fakina kot včeraj gospoda Šabedra. Zdaj, gospod Šabeder nam je to prezentacijo svojo prestavil na slidih. Bila je, po moji oceni, vizualno lepa, premalo vsebinska, vse, samo kandidat za ministra pa nekih osebnih pogledov, kako naj reši pereča področja oziroma pereče nakopičene zadeve, pa nekako ni podal. Zdaj, eno izmed perečih področij je seveda korupcija. Glejte, gospod Šabeder je imel pet slidov. Pet slidov je imel na temo korupcije. Rešitve, praktično zgolj iz nekih učbenikov. Ko smo ga pa vprašali o določenih akterjih, ki še dandanes, brezsramno kličejo v UKC Ljubljano, govorimo seveda o gospodu Zemljariču, je sicer se nekako izvil, da gospoda osebno ne pozna, da tudi ne ve, da bi še gospod Zemljarič imel tam svoj, privat parking ter pisarno, ampak po lastnih besedah gospoda Zemljariča on v navednicah še vedno svetuje in pomaga UKC Ljubljana. Kako pomaga, verjetno vidimo tako, da vsako leto rezultira v globokih minusih, tako da, če je to pomoč, hvala lepa za to pomoč. Zdaj, pri korupciji seveda je potrebno opozoriti na to, da je vsa pozornost vsega aparata fokusirana na denar, ne pa na bolnika, ki naj bi mu bile te osnovne zdravstvene usluge namenjene. Zdaj, jaz sem ga včeraj eksplicitno vprašal, kako misli presekati s temi, škodljivimi, koruptivnimi praksami. Je nekako dejal, ne, se pravi, da nezakonito vplivanje čez izbiro materiala, medicinskih pripomočkov, gospod Šebeder je dejal, da mu bo to tudi ena izmed prioritet. Bomo videli, kako bo to v praksi. Zdaj, po letu pa štirih mesecev gospod Šabeder, odkar je, oha, iz UKC Ljubljana, pušča mešane občutke. Kolegi so že dejali, da izgube nekako ni saniral. Zdaj je včeraj bilo tudi govora o procesih, ki tudi niso optimalni, do nekega mobingiranja naj bi tudi prišlo v njegovi prejšnji službi, in, jaz včeraj sem pogrešal, da bi gospod kandidat omenil, kaj tudi promocijo, promocijo zdravja na delovnem mestu. Zdaj, v naši državni upravi, samo v ožjem delu, je zaposlenih trideset tisoč ljudi, v širši še toliko več in, mi imamo v Sloveniji celo Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ne. Ki nalaga delodajalcu, da naj bi krepil, krepil in ohranjal telesno in duševno zdravje delavcev, ampak mi iz prakse vemo, na določenih ministrstvih, zdaj, uradni podatki urada vlade za komuniciranje kažejo, da samo na Ministrstvu za kulturo - prijav sto ena prijava, na Ministrstvu za obrambo dvainpetdeset in tako dalje. Seveda, mobinga v državni upravi je še več, ampak pač enostavno ni prijavljen. Zato se ni za čuditi, da so psihosomatska obolenja v porastu, in zdaj pridemo do naših ljubih medicinskih sester, ki veš čas trdijo, da se jim nalaga preveč dela. In da so dejansko izčrpane. Zdaj, prihajam iz mariborskega področja, tam, recimo, v UKC Maribor manjka do tristo medicinskih sester, ne. In naj vam, nam pišejo, poslancem, eno pismo medicinske sestre s terena, govori takole: "Ključna beseda je preobremenjenost. delodajalec nam nalaga profesionalen in prijazen odnos do pacientov, kar je prav, a v isti sapi spregleda standarde, ki nam jih je postavila zdravstvena nega. Mi na internem oddelku se že dalj časa soočamo z več kot stoprocentno zasedenostjo oddelkov in nam bi že zdavnaj morali odobriti dodatno delovno silo, ki pa je bila obljubljena zgolj na papirju. Jaz sem včeraj gospoda Šabedra vprašal, sem rekel, kaj misli narediti dejansko, da ne bodo medicinske sestre bežale iz naših kliničnih centrov, ne, in kaj bo dejansko naredil za večjo promocijo zdravstvene nege v samem zdravstvenem sistemu, zdaj. Njegov odgovor je bil mestoma čuden, čuden, saj je dejal, da v Evropski uniji pa ja vendarle imamo prost pretok delovne sile. Mislim, glejte, če kdo išče ustreznejšo zaposlitev, ki bo tudi bolj plačana, je to možno, seveda, ampak glejte pri nas govorimo o eksodusu, eksodusu, tega, kadra iz zdravstvene nege, hkrati pa celo sosednja Avstrija z jumbo plakati privablja, te, ta kader, na to ni imel ni imel nobenega, odgovora, vsaj ne, vsaj ne verodostojnega. Zdaj Gospod Šabeder, v včerajšnji predstavitvi, ker smo se tudi vrteli o o viru financiranja za vse, projekte investicij, je rekel, da bo na Ministrstvu za zdravje ustanovil službo za evropske projekte, ne, ki bo uspešno črpala EU sredstva, zdaj. Še na ministrski stolček se ni usedel, že bi širil aparat na ministrstvu, s tem napihoval državno pravo, pa naj te ljudi priključi vendarle na službo za izvajanje kohezijske politike pa naj se tam ukvarjajo s črpanjem EU sredstev, ne pa zdaj bi še dejansko širil ta aparat. Zdaj pa za glejte, ob koncu, ob koncu jaz vem, da gospod Šabeder ni noben nadčlovek, jasno, vodil je neke velike sisteme, neki področni direktor je bil v Petrolu, na Mercatorju, zdaj nazadnje je, prej, preden je vstopil v UKC Ljubljana, je vodil Semenarno Ljubljana. Pa če zaključim malo bolj pozitivno, danes smo kar slišali tu precej v, bi rekel, slabe volje, kar je sicer na neki način upravičeno, pa glejte, zdaj, slogan slogan Semenarne Ljubljana je bil "Naše seme, vaš uspeh". Jaz zdaj gospodu Šabedru polagam na srce pri vodenju zdravstvenega resorja, v kolikor bo danes potrjen, verjamem, da ga bo koalicija potrdila, da naj si pa pa, zamislili slogan, ki se bo glasil: "Vaš uspeh, naše zdravje." Hvala lepa.